Obwohl in der EU pro Jahr bis zu 1,7 Milliarden Fische in Aquafarmen geschlachtet werden, existieren keine vernünftigen Rechtsvorschriften zum Schutz dieser Tiere. Fische werden immer noch auf grausame Weise ohne ausreichende oder gar keine Betäubung geschlachtet. In den Hirnen der meisten empathielosen Politikern in diesem Hause, in der Kommission und im Rat wurden und werden sie als empfindungslose und niedere Lebensform angesehen. Anscheinend sind alle Erkenntnisse der Biologie am Denkorgan dieser Damen und Herren spurlos vorübergezogen. In Anbetracht meiner Erfahrungen habe ich wenig Hoffnung, dass überhaupt ein politischer Wille für greifende Rechtsvorschriften vorhanden ist.

Aber Tierquälerei ist in allen Mitgliedstaaten zumindest auf dem Papier ein Straftatbestand. Somit ist es kriminell, wie die Kommission, die offensichtlich am Gängelband der Fischereiindustrie geht, diese Tierart bis heute behandelt. Ich appelliere an Sie, nun endlich Gehirn und Herz, sofern vorhanden, einzuschalten und einen Vorstoß zu wagen, damit Fische wenigstens Mindeststandards zu ihrem Schutz erhalten.